Faccio un esempio a caso il tema degli aiuti di Stato, un tema molto dibattuto oggi e su cui il Commissario ha lavorato molto.

Mi riferisco al caso di più di trecento piccole imprese e artigiani abruzzesi, una regione del mio paese che è stata colpita nel 2009 da un sisma terribile e che oggi, secondo una decisione sugli aiuti di Stato della Commissione europea, dopo quasi dieci anni vengono invitati a restituire

Se questi imprenditori verranno chiamati a restituire il denaro in questione, avremo una perdita di posti di lavoro, avremo un dramma che si aggiunge all'ulteriore dramma. Per una volta chiedo all'Unione europea di dimostrare che tiene veramente agli interessi dei cittadini, del popolo europeo, del popolo italiano e non si trinceri dietro tecnicismi, dietro regole che possono essere interpretate, ma veramente dimostri che dietro questa Europa c'è un'anima e aiuti questi imprenditori che oggi sono in difficoltà a continuare a operare su un territorio già devastato da una grande catastrofe.